Ön hosszasan elemezte a kötelezettségvállalásnak a kérdéskörét. Valóban vannak a párizsi kötelezettségvállalások, vannak az európai uniós kötelezettségvállalások és a nemzeti kötelezettségvállalások.